Señora Presidenta, enhorabuena al ponente por incluir una idea básica en el ámbito de actividad de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que es la lucha contra la piratería, porque dispone de datos, dispone de instrumentos y puede ser, desde luego, un medio para proteger los buques con pabellón de la Unión Europea. La operación Atalanta solamente está activa en las costas de Somalia, ni en Kenia, ni en el resto del Cuerno de África. El Consejo de Asuntos Exteriores ha extendido la operación Atalanta hasta 2014 y se ha visto que, como resultado de la vigilancia de los buques, se han producido menos ataques, pero continúan produciéndose ataques, por lo que necesita un reforzamiento por parte de la Comisión, del Consejo y de los Estados.